La police anti émeute a tiré à balles réelles. Morts, tortures, passages à tabac, au moins un millier d'arrestations selon la police elle même et une machine judiciaire tournant à plein régime tous les moyens sont utilisés pour faire taire la contestation. Il y a urgence à agir, il est urgent d'aider au dialogue politique, l'Union européenne et l'Union africaine doivent apporter leur concours, plutôt que de fermer les yeux comme au temps de Mugabe.